Cette initiative doit être soutenue pour deux raisons principales. Tout d'abord cet instrument financier innovant se fonde sur une utilisation intelligente des ressources que l'on sait limitées redéploiement des lignes budgétaires existantes, d'une part, et effet de levier sur d'autres investissements, d'autre part. Les politiques de stabilité budgétaire ne porteront leurs fruits que si elles sont soutenues par des mesures de relance.

en introduisant des changements réglementaires en cas de succès sans décourager les marchés et en introduisant la possibilité de réutiliser les intérêts et autres revenus générés. Enfin, la possibilité de fusionner le compte fiduciaire du LGTT, l'actuel instrument de garantie des prêts pour les infrastructures de transport, avec celui des project bonds garantit une meilleur gestion financière